Jaz bi rad še enkrat opozoril, da največje migracije in val je bil v letu dva tisoč petnajst. In ta podatek o zaposlenosti je v letu dva tisoč sedemnajst . In tukaj so vključene tudi te migracije, ki so seveda v tem času prišle, in tisti seveda, ki so ostali in si uredili status.